Men spreekt wel van een zoektocht naar alternatieven, naar alternatieve werkgelegenheid, naar een andere toekomst voor de vestiging, maar niemand weet wat dat eigenlijk inhoudt. Het is een beetje praat voor de vaak en het lijkt voorlopig een zoethoudertje te zijn om de arbeiders en de vele betrokkenen in Antwerpen braaf en stil te houden. Ik denk dat de Europese Commissie in heel dit dossier eigenlijk niet mag doen wat ze aangekondigd heeft, met name toch nog wat afwachten, toch nog een beetje als toeschouwer de slagen tellen. Ik denk dat er nú ingegrepen moet worden en dat de Commissie nu reeds duidelijker dan daarstraks gebeurde, moet zeggen dat haar goedkeuring van dit overnamedossier afhankelijk gesteld zal worden van de eis dat de overnemer enkel objectieve economische criteria mag hanteren, indien en wanneer saneringen nodig zijn. Er moet dan ook maar eens complete duidelijkheid en complete openheid komen over de al of niet bestaande competitiviteitsrapporten van de diverse vestigingen en van de vraag of de Commissie al of niet

Het is immers algemeen bekend dat de fabriek in Antwerpen zeer competitief is en het zou volgens mij onaanvaardbaar zijn dat de massale steun van de Duitse regering ertoe zou leiden dat misschien wel de meest competitieve vestiging getroffen wordt. In dit dossier staat het lot van zeer vele duizenden werknemers in mijn land op het spel, maar ook, en opnieuw, vrees ik, de geloofwaardigheid van de Europese Commissie, en ik ben terzake niet optimistisch. Het is trouwens nogal dikwijls hetzelfde liedje, commissaris Špidla heeft erop gewezen er worden heel veel en heel luid Europese geloofbelijdenissen verkocht, maar wanneer puntje bij paaltje komt, verdedigen politieke leiders in de eerste plaats de belangen van hun eigen land. Dat was zo in de recente bankencrisis.